Nemrégiben egy nagyon találó karikatúrát láttam, amelyen egy tipikus öltönyös, nyakkendős politikus állt egy jogalkotási, törvényhozási épület mellett. Odament hozzá egy karikatúrában sztereotipikus nagytőkés vagy bankár nagy zsák pénzzel, mellé egy kívánságlistával. Átadta a politikusnak, aki azt szépen megköszönte, bement az épületbe, értelemszerűen onnantól kezdve ő és a pártja a megrendelő igénye szerint hozta a döntéseket. Ez nagyjából le is írja, le is rajzolja a mai politikai életet. De a kép teljességéhez hozzátartozik még a közbeszerzés, mint olyan, aminek a lényege az, hogy a pajtások egymás között osztogatják a közpénzeket. A gazdasági hatalom és a politikai hatalom ily módon olvad össze teljességgel.